Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja noch zwei Tage immerhin noch zwei Tage bis zu dem ursprünglich vorgesehenen Brexittermin. Zwei Tage.

Aber lassen Sie mich einmal heute fragen, zwei Tage vor dem ursprünglich angedachten Austrittstermin. Ich wende mich an die Brexiteers Wann habt ihr den Anstand, euch zu entschuldigen bei dem britischen Volk für alles das, was ihr ihm in den letzten zwei Jahren angetan hat? Wann habt ihr den Anstand, euch dahingehend zu erklären, dass ihr nicht wisst, was ihr tut,